dagskrármálið evrópumál munnleg skýrsla utanríkisráðherra á grundvelli annarrar málsgreinar áttugustu og sjöttu greinar þingskapa er samkomulag um að umræðan standi yfir í um tvær klukkustundir og er umræðutímanum skipt milli þingflokka eftir reglum þingskapa